Chciałbym podziękować panu Coelho, który jest naszym parlamentarnym specjalistą z zakresu Schengen, i faktycznie wykonał także w tym zakresie ogromną pracę. Po pierwsze, cieszy, że grupa robocza ds. Schengen w Radzie oceniła wnioski Bułgarii i Rumunii pozytywnie, że te kraje wyeliminowały wszystkie niezbędne problemy celem osiągnięcia tego ważnego aspektu.

To jest oczywiście pieśń przyszłości, niemniej jednak pamiętajmy o tym, że ten proces nas czeka.